að búa á íslandi um þessar mundir við glímum við alvarlegar afleiðingar hrunsins sem voru ekki aðeins efnahagshrun heldur líka hrun heillar hugmyndafræði sem allt okkar samfélag hefur snúist um síðustu áratugi nú er verið að skrifa söguna þeim skrifum fylgja mikil átök þar sem verkalýðsfélög lífeyrissjóðir fyrirtæki stofnanir stjórnmálaflokkar og einstaklingar eiga mis auðvelt með að horfast í augu við ábyrgð sína á því sem varð og bera þá ábyrgð í þessum átökum hefur pólitík verið dregin niður í svað gagnrýnin hugsun og hugmyndafræði þykja allt í einu ljótir eiginleikar

hvað er pólitík pólitík er okkar nánasta umhverfi og pólitík er heimurinn það er hún sem ræður ákvörðunum um hvort við rekum hér heilbrigðiskerfi á félagslegum grunni eða ekki það er pólitík sem ræður hvort við gefum eða seljum auðlindir okkar í hendur einstaklinga og fyrirtækja sem vilja hafa af þeim arð það er pólitík sem ræður því hvort við efnum til þjóðaratkvæðagreiðslna um mikilvæg mál það er pólitík að velja jafnrétti fram yfir mismunun hvað er hugmyndafræði hún snýst um það hvernig við tökum þessar ákvarðanir og hvaða áherslur við leggjum við slíka ákvarðanatöku hugsum við fyrst um einstakling og svo um samfélag eða öfugt um launafólk eða atvinnurekendur um líðandi stund eða framtíðina það var ekki pólitík í sjálfu sér sem olli hér hruni það var vond pólitík og vond hugmyndafræði hugmyndafræði sem byggði á einstaklingshyggju og óheftri markaðshyggju svo taumlausri stundum að jaðraði við mannvonsku með þeim afleiðingum að samfélag sem formæður okkar og feður byggðu upp af hugsjón og elju hrundi til grunna rannsóknarskýrsla alþingis sýnir þetta svart á hvítu ég ætla ekki að hafa um það fleiri orð hér það tekur tíma að vinda ofan af þessari óheillaþróun

ríkisstjórn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og samfylkingar hefur stigið mörg mikilvæg skref á því ári sem hún hefur starfað fyrir utan hið víðfeðma björgunarstarf sem stjórnarflokkarnir fást við frá degi til dags hefur tekist að koma í gegn réttlætismálum sem hefur verið barist fyrir árum og áratugum saman nærtækasta dæmið er breytingar á hjónabandslöggjöf þar se mismunun eftir kynhneigð er nú horfin en mörg verkefni bíða það er okkar þingmanna að takast á við verkefnin með ný vinnubrögð og nýja hugmyndafræði að leiðarljósi lýðræðið er ekki þingmanna það er fólksins það er okkar allra

við eigum að taka við skilaboðum hvernig sem þau berast með undirskriftalistum blaðagreinum mótmælum eða hverju öðru frú forseti þá er okkar að hlusta ekki bara að hlusta heldur að kalla eftir viðbrögðum og hvetja fólk til og að stjórnmálum með því að láta skoðanir sínar í ljós þingheimur á að hafa kjark og þor til að bregðast við breyttum tímum við eigum að vera óhrædd við að taka mál algerlega frá grunni í stað þess að smyrja ofan á gallaða löggjöf eða stoppa upp í göt hins ónýta kerfis það ónýta kerfi hrundi til grunna að rótum það hlýtur tími róttækni að vera kominn

í deilumálum á einfaldlega að reyna á meiri hlutann á þingi sá meiri hluti þarf ekkert að vera eins í öllum málum fyrir flokk að vera róttækni hlýtur að ara eftir hugmyndafræði hans og hve vel þeim flokki tekst að varðveita og fara eftir sinni hugmyndafræði ekki að flokkurinn aðlagi sig að hugmyndafræði annarra flokka hæstvirtir landsmenn það er sérstakt að búa á íslandi um þessar mundir en með kjarkmiklum og róttækum ákvörðunum getum við breytt samfélagi okkar þannig að við stöndum sterkari uppi en áður